Principiul de egalitate în țările candidate nu are încă o compatibilitate totală cu legislația internă a acestora și, de aceea, în practică aceste drepturi rămân încă o necesitate. Participarea femeilor în viața politică a acestor țări este fundamentală în stabilizarea și soluționarea conflictelor și va accelera, bineînțeles, aderarea la Uniunea Europeană. Este inacceptabil ca, până în prezent, în special în zonele rurale, o parte din femei să devină încă victime ale discriminării din motive religioase sau etnice. Lipsa unor instrumente juridice contra violenței domestice, lipsa finanțării contracepției, sunt câteva exemple care frânează implementarea drepturilor fundamentale în aceste țări.